Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir können stolz sein Heute haben wir einen ambitionierten Fahrplan für das klimaneutrale Europa bis 2050 vorliegen. Bei aller Ambition dürfen wir allerdings keine bereits vereinbarten Ziele abrupt ändern. Planungssicherheit ist das A und O für das fortgehende Engagement aller Sektoren und die Technologieführerschaft in der Welt. Bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist mir besonders wichtig, dass nicht nur Reduzierungs sondern auch Speicherungspotenziale optimal genutzt werden. Ich begrüße es daher sehr, dass neben einer Aufforstungsstrategie auch Anreize für ein nachhaltiges und aktives Forst und Landmanagement in der neuen europäischen Forststrategie verankert werden sollen. Landwirtschaft ist weniger Teil des Problems als erheblicher Teil der Lösung.